Hvala lepa, predsedujoči. Sem mama samohranilka. Otrok je brez očeta, mamo pa bolj malo vidi, saj cele dneve dela. Sem zaposlena s plačo osemsto evrov. Ste v zadnjem času iskali stanovanje v Ljubljani? Ne. Ste vedeli, da lahko znaša mesečna najemnina za enosobno stanovanje od šeststo do osemsto evrov in več plus stroški. Ja. odprem popoldanski espe in še med vikendi delam in namesto dopusta delam in se žrem, ali bo dovolj. Ni prav, da se igra z odraslimi, dela sposobnimi in željnimi ljudmi, a da se otrokom nudi tako slaba kvaliteta življenja, je grozljivo. In ja, tistih dvesto evrov lahko pomeni mamino bližino in toplino za konec tedna. Je tako malo vredna. To, dragi moji, je izpoved revne zaposlene matere samohranilke. Še kamen bi se zjokal, ne pa tudi tisti, ki boste danes z nonšalantnim pritiskom na gumb spustili giljotino na vratove najrevnejših, naših sodržavljank in naših sodržavljanov. Danes je tako črn dan, kot, mu nisem bila priča, odkar sem prestopila prag tega parlamenta kot poslanka. Šokirana sem, pretresena sem nad brutalnostjo, brezbrižnostjo in brezdušnostjo, ki se mi tukaj priča ob teh razpravah, ki sem jih slišala. Zato seveda se pod to zgodovinsko sramoto nikakor ne bom podpisala in bom glasovala proti. Hvala lepa.